Maar die luxe brengt ook verplichtingen mee en die verplichting bestaat eruit dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de bescherming van onze buitengrenzen en daarvoor is een strikte, goede en efficiënte bewaking nodig.

We hebben juist in 2015 gezien dat er met die gezamenlijke grensbewaking nog een hoop achterstallig onderhoud is. Het is daarom ook goed dat Europa nu actie getoond heeft, dat er binnen een half jaar die wens van een betere grensbewaking tot een realiteit is gemaakt en ik kijk ernaar uit dat de uitvoering nu ook snel gebeurt. Europeanen verwachten van ons dat de lidstaten hun zaakjes waar het gaat om het beschermen van de buitengrenzen op orde hebben.